Po pierwsze współpraca między uczelniami wyższymi a gospodarką, konkretnymi firmami, finansowanie badań naukowych, stażów przez biznes. Po drugie wymiany studentów, pracowników naukowych pomiędzy uczelniami różnych krajów, zwiększenie środków na stypendia. Po trzecie finansowanie praktyk studenckich i zamawianych badań naukowych przez zakłady pracy. Po czwarte dla pełnego wykorzystania wykształconych ludzi ważna jest mobilność tej kadry. Po piąte rozwój ośrodków naukowo badawczych w obszarze gospodarki.